A múlt heti EU csúcs megerősítette az Európai Parlament által is megfogalmazott azon alapelveket, hogy az Unió nem tolerálja a protekcionizmust, nem engedi a közös piac elért vívmányainak lebontását. Elnök úrnak is gratulálok, hiszen jelen volt az Európai Tanács ülésén. Nagyon fontos döntések születtek többek között abban az ügyben, amelyet egy évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök javasolt és a Rasmussen jelentésben a Parlament támogatott, hogy hozzunk létre egy pénzpiaci bankfelügyeleti rendszert.

Nagyon fontos előrelépés az egész Unió számára, de különösen Közép és Kelet Európa számára, a balti államok számára, hogy a bankok a leánybankjaikat, a régióban lévő leánybankjaikat nem hagyhatják magukra, és a kapott támogatásokat továbbítaniuk kell.